L'imperativo categorico di questa fase di crisi è ottimizzare, investire e bene creare efficienza, eliminare le sacche di dispersione e di spreco e ritengo che le strategie macroregionali rispondano egregiamente a questa indicazione di percorso, perché la strategia macroregionale non è altro che un modello di gestione, non è altro che un'indicazione di disegno politico. Sappiamo bene che alla base della strategia macroregionale esiste il principio dei cosiddetti tre no no a nuove risorse, no a nuove istituzioni, no a nuove regole. Il che vuol dire che non c'è niente di aggiuntivo, ma c'è solo una traccia per operare meglio, per spendere meglio, per investire meglio. La strategia per le Alpi ha l'obiettivo di mettere al centro di un disegno strategico e politico il valore, la ricchezza, il tesoro delle Alpi, in una logica di apertura e non di chiusura, non di creare un mondo isolato anzi di aprirlo in una logica di sviluppo integrato.

5. Il paragrafo 5 contiene un'unica indicazione chiudiamoci e arrocchiamoci sulla montagna. Non è questo il meccanismo, non è che ci sono nuove risorse che vengono tolte alla montagna e date ad altri. Con questa strategia si guarda all'area vasta, si cerca di integrare in modo da mettere a sistema quelli che sono i valori della montagna, lasciandola centrale rispetto al disegno con le aree circostanti. Io invito l'Aula a considerare che in questa fase e con questa risoluzione stiamo solo cercando di migliorare il metodo di gestione per vivere in una comunità allargata che sia più armonica e più compatibile con i propri vicini.